Na úvod si dovolím vysloviť názor, že súčasná štruktúra veľkého množstva rôznorodých európskych finančných nástrojov a programov spolufinancovania je pre potenciálnych záujemcov o ich využitie z radov verejných aj súkromných subjektov dosť neprehľadná. Myslím si, že ich lepšiemu využitiu by prospela najmä lepšia koordinácia a istá racionalizácia štruktúry finančných nástrojov a štrukturálnych fondov tak, aby mohli byť efektívnejšie využívané v rámci jedného uceleného komplexu. Finančné nástroje sú určené na podporu rozvojových aktivít rozličných užívateľov, preto by nemal chýbať prehľadný a ucelený informačný systém o ich charaktere a určení tak, aby sa potenciálny záujemca na jednom mieste a v jeho rodnom jazyku dozvedel o všetkých možnostiach finančnej pomoci Únie pre jeho plánované aktivity.